Na Madžarskem so se varnostniki javne televizije fizično lotili opozicijskih poslancev, Laszlo Varju je zaradi poškodb končal v bolnišnici.

Nova 24tv in Demokracija, slovenska medija, ki ju financira stranka SDS z denarjem iz Madžarske, me redno označujeta za zloglasno skrajno levičarko, fašistko, Sorosevo plačanko, morilko krvavih rok, izdajalko domovine in podobno. Ko sem jih opozorila na neresničnost izjav in kazensko odgovornost, so dejali, da sem užaljena. Dragi kolegi, nisem užaljena, imamo pa resen problem. Take izjave in dejanja v demokratični Evropi ne bi smela biti brez posledic. Prihajati iz ust, izpod peres in rok politikov in medijev. In tudi ne običajnih državljanov. Pred tremi meseci sem v Ljubljani organizirala konferenco o sovražnem govoru. Na njej smo opozorili na nekaj pojavov, o katerih bi morali zelo resno razpravljati, če želimo nasloviti in zajeziti ta problem Kakšna je vloga medijev, ki v zagotavljanju objektivnosti soočajo zagovornike človekovih pravic in rasiste? Ali je ali ni naloga medijev, da v javno razpravo ne spuščajo glasov sovraštva in nestrpnosti? Na levem polu smo bili v duhu zagovarjanja vrednot samo strpni do nestrpnih v smislu, da smo jim z racionalnimi argumenti skušali pojasniti, zakaj so homofobni izpadi neprimerni. Sedaj pa desnica, ko gre seveda zanjo, zagovarja svobodo izražanja, ki si jo je prikrojila v duhu, da lahko kdorkoli govori karkoli, a za to ni kaznovan. Po drugi strani pa nasprotnike fizično kaznuje, kar smo videli na Madžarskem. Sovražni govor je danes organiziran in financiran. Je voden in ima namen zasejati strah, spreti ljudi in si odpreti pot na oblast. Slovenska stranka opozicijska SDS je med zadnjo kampanjo za financiranje svojih oglasov dobila sredstva iz tujine, konkretno iz Madžarske. Tako kot nacionalistične ideologije se tudi izlivanje sovražnih čustev in primitivnih besed v času krize ponuja kot pobeg. Predvsem ga izrabljajo ljudje, ki se počutijo socialno prikrajšane. Skrbeti pa nas mora, da politiki, kot so Salvini, Orban, Janša, te ljudi izkoriščajo za svojo agendo. Avtorji sovražnega govora so se nekoč skrivali v anonimnosti, danes pa se razkrivajo in to predvsem zaradi politikov, ki jim dajejo podporo in podobo. Zato se zdi, kot da postaja sovražni govor nekaj zelo normalnega in zato njegova moč raste. Pa vendar, spoštovani kolegi, sovražni govor, nasilje psihično ali fizično ni in ne sme biti nekaj normalnega. Spodbujanje kakršne koli sovražnosti, tako proti politikom, funkcionarjem ali drugim državljanom, je destruktivno in kontraproduktivno. Evropejci si tega ne zaslužimo, Evropa si tega ne zasluži.